Signor Presidente, onorevoli colleghi, i mutamenti tecnologici, gli impegni politici in campo ambientale, il continuo mutamento della situazione internazionale e il crescente efficientamento energetico nella quasi totalità delle economie globali stanno imponendo trasformazioni importanti al mercato dell'energia. Eppure l'Europa dell'energia resta una sommatoria di mercati nazionali tra loro debolmente integrati, con scambi fisici irrisori, differenti meccanismi di funzionamento e un'ampia divergenza dei prezzi interni. È fondamentale che l'Europa ritrovi l'unità nel segno dell'energia, a cominciare dal tema di un mercato unico del gas la dipendenza dalle importazioni dell'Europa evidenzia la necessità di un mercato comune europeo del gas naturale per garantire sia le capacità di stoccaggio che quelle di consegna, per poter assorbire senza traumi qualsiasi interruzione degli approvvigionamenti.